Zde bych proto rád poděkoval všem, kteří se za všechny instituce vyjednávání zúčastnili, za jejich trpělivost a vůli dosáhnout základní shody, zejména paní kolegyni Nieblerové. Realizace jednotného digitálního trhu je prioritou nejen Evropské komise, ale i Evropského parlamentu. Pozice Evropského parlamentu se v některých věcech lišila od pozice Komise a naší povinností bylo jednat v souladu s tímto rozhodnutím většiny našich kolegů. Evropský parlament se domníval, že je potřeba podpořit ty, kteří díla vytvářejí, a poskytnout jim dostatečnou právní jistotu a oporu pro realizaci dlouhodobých záměrů. Dlouhodobě říkáme, že je třeba udělat vše pro to, aby byla zajištěna rozmanitost evropské kultury a aby evropští tvůrci, kteří tuto pluralitu zajišťují, měli adekvátní podmínky pro realizaci jejich podnikání. Je třeba podpořit podmínky pro existenci mnoha různých vysílatelů. Jsme si vědomi potenciálu, který nabízejí nové digitální technologie. Chceme však také zajistit stabilní prostředí pro podnikání.

Dohodnutý rozsah, kdy se zásada země původu bude uplatňovat pouze v případech vyrovnávání práv pro rozhlasové pořady, zpravodajství a vlastní produkci, je pro Evropský parlament přijatelný. Domníváme se, že jde o vyvážený kompromis, který zlepší možnosti vysílatelů a spotřebitelů, kteří sledují pořady prostřednictvím internetu, a v důsledku zajistí širší nabídku.

Požadavkem Evropského parlamentu bylo také alespoň v základní míře se dotknout techniky přímého dodání, kterou v současnosti vysílací společnosti využívají stále častěji. Ačkoliv realizace tohoto požadavku znamenala změnu instrumentu z nařízení na směrnici, i tuto výzvu se nám podařilo zvládnout, a proto zítra budeme hlasovat o směrnici, nikoliv o nařízení. Zde bych chtěl zdůraznit, že je nezbytné, aby implementace těchto pravidel byla v členských státech vedena snahou zajistit dodržování autorských práv, která jediná jsou schopna podpořit tvůrce a zajistit tak kvalitní a pestré vysílání pro evropské občany. Jsem přesvědčen, že dosažená dohoda je vyváženým kompromisem, který reflektuje aktuální podmínky a možnosti a který zároveň nijak nebrání možnému dalšímu kroku vpřed v případě, že podmínky se dále změní.